frú forseti ísland og færeyjar hafa um langan aldur átt með sér náið samstarf á sviði fiskveiða hér með þessari þingsályktunartillögu leita ég heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd okkar íslendinga samning milli íslands og færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á yfirstandandi ári frá þessum samningi var gengið með bréfaskiptum í reykjavík og þórshöfn átjándu og tuttugasta og annan febrúar síðastliðinn þessisamningur kveður á um að allar heimildir landanna til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvors annars á þessu ári samningurinn er óbreyttur frá þeim samningi sem við gerðum líka við okkar góðu vini og granna og færeyinga í fyrra færeysk skip fá með honum heimild til að veiða þrjátíu þúsund lestir af loðnu innan íslenskrar lögsögu á loðnuvertíðinni tvö þúsund og ellefu tvö þúsund og tólf eða minna

færðu færeyingum að gjöf í upphafi níunda áratugarins þegar þeir gengu í gegnum kreppu sem reyndist þeim mjög erfið þeir fyrri sitt leyti hafa endurgoldið það með mikilli vináttu síðan og er skemmst að minnast þess að ekkert ríki og engin þjóð gekk eins langt miðað við sín efni til þess að aðstoða íslendinga þegar við þurftum að afla okkur mikilvægra gjaldeyrislána til þess að standa undir efnahagsáætlun okkar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins

íslenskrar lögsögu úr veiðiheimildum sem eru fengnar með sérstökum samningum á millum færeyskra og grænlenskra stjórnvalda þá gerir samningurinn líka ráð fyrir gagnkvæmri heimild skipa hvors aðila til veiða á kolmunna og norsk íslenskri síld innan lögsögu hins á þessu ári þá gerir samningurinn líka ráð fyrir því að íslensk skip megi veiða allt að þrettán hundruð tonn af makríl tvö þúsund lestir af síld þó annarri en þeirri norsk íslensk innan færeyskrar lögsögu á þessu ári það skal tekið fram að áður en þessi samningur var gerður var á grundvelli samnings landanna frá nítján hundruð sjötíu og sex um heimildir færeyinga til að veiða í lögsögu íslands sömuleiðis ákveðið að færeyskum skipum væri heimilt að veiða fimm þúsund sex hundruð lestir af botnfiski við ísland á þessu ári þetta er í stíl við þá hefð sem hefur skapast að við höfum með þessum hætti heimilað færeyingum að veiða botnfisk

gengu íslendingar líka í gegnum fiskveiðikreppu öllum að óvörum hrundi íslenski þorskstofninn á þeim tíma þá komu hér fram á alþingi íslendinga tillögur frá einstökum þingmönnum um það að hætta að heimila færeyingum að veiða botnfisk við ísland ég tel að það hafi verið alþingi íslendinga til ævarandi sóma að þeir hlupu ekki frá vinum sínum sem þá áttu í miklu meiri erfiðleikum heldur en við á þeim tíma það er þetta sem færeyingar hafa líka verið að gjalda okkur með vináttu sinni og hlýjuþeli í gegnum árin það skal þó tekið fram að þó færeysk skip fái með þessum hætti heimild til þess að veiða botnfisk við ísland á þessu ári má samkvæmt samningnum heildarafli þorsks aldrei vera meiri heldur en tólf hundruð lestir og lúðuaflinn aldrei meiri en fjörutíu lestir færeyingar hafa hins vegar frá aldaöðli komið til íslands á haukalóðir þó ástand stofnsins sé nú með þeim hætti að ekki er ábatinn jafn mikill og áður og munu þessar fjörutíu lestir meira og minna vera teknar sem aukaafli eða meðafli þetta er fyrir sitt leyti óbreytt frá síðasta ári þessi tillaga er lögð fyrir alþingi samkvæmt tuttugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar vegna þess að þessi samningur felur í sér kvaðir á íslenskri lögsögu vegna veiðiheimilda færeyskra skipa innan hennar það er af þeim sökum sem við komum með samninginn á hverju ári inn í þingið þó þessi eins og ég gat um í upphafi sé nákvæmlega sá hinn sami og við gerðum að öllu eðli á síðasta ári ég legg svo til frú forseti að þegar þessari umræðu sleppir verði tillögu þessari vísað til